frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á þrítugasta og fyrstu grein laganna sem lýtur að hæfi manna til þess að taka sæti í stjórnum lífeyrissjóða og hæfi framkvæmdastjóra og þrítugasta og sjöttu grein laganna sem lýtur að fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða á síðasta þingi voru gerðar breytingar á ákvæðum um hæfi stjórnarmanna til setu í stjórnum fjármálafyrirtækja annars vegar og vátryggingafélaga hins vegar skilyrði til stjórnarsetu voru þrengd í nefndum lögum en rétt þótti að takmarka svonefnda krossstjórnarsetu á fjármálamarkaði til þess að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra og til þess að lágmarka orðsporsáhættu í frumvarpi þessu er lagt til að sömu sjónarmið verði tekin upp í ákvæði laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða það er því lagt til að stjórnarmenn í lífeyrissjóðum megi ekki eiga sæti í stjórn annars eftirlitsskylds aðila þar með talið lífeyrissjóðs eða aðila í nánum tengslum við hann né vera starfsmenn eða endurskoðendur annars eftirlitsskylds aðila eða aðila í nánum tengslum við hann í frumvarpinu er þó kveðið á um þrjár sérreglur sem byggja á sérstökum sjónarmiðum sem eiga við um lífeyrissjóðina í fyrsta lagi er lagt til að stjórnarmaður eða starfsmaður lífeyrissjóðs geti tekið sæti í stjórn fjármálafyrirtækis sem er að hluta til í eigu þess lífeyrissjóðs enda hafi fjármálafyrirtækið ekki með höndum aðra starfsemi en þá sem lýtur að þjónustu við lífeyrissjóði í öðru lagi er gert ráð fyrir til þess að koma til móts við sjónarmið um áhrif sjóðfélaga á stefnumörkun og stjórn lífeyrissjóða að starfsmaður eftirlitsskylds aðila geti tekið sæti í stjórn lífeyrissjóðs ef hann er kosinn eða skipaður úr hópi sjóðfélaga þá er í þriðja lagt til að stjórnarmaður í lífeyrissjóði geti tekið sæti í stjórn annars lífeyrissjóðs að fengnu samþykki fjármálaeftirlitsins enda sé talinn hagur í því til dæmis þegar um sambærileg og flókin réttindakerfi er að ræða hjá lífeyrissjóðum það er rétt að taka það fram að það er lagt til að fjármálaeftirlitið geti gert athugasemdir við stjórnarsetu á grundvelli fyrstnefndu undanþágnanna telji eftirlitið hana baka hættu á hagsmunaárekstra í frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar til viðbótar er varða hæfi en þær eru allar til samræmis við samsvarandi ákvæði í lögum um aðra eftirlitsskylda aðila á fjármálamarkaði í frumvarpinu er meðal annars kveðið á um breytingar á almennum hæfisskilyrðum stjórnarmanna og framkvæmdastjóra enn fremur er lagt til að kveðið verði á um að stjórnarmenn lífeyrissjóðs megi ekki sinna lögmannsstörfum fyrir annan lífeyrissjóð þá er lagt til að starfsmönnum lífeyrissjóðs verði óheimilt að sitja í stjórn hans í öðru lagi eru lagðar til breytingar á þrítugasta og sjöttu grein laganna um fjárfestingarheimildir þar er gert ráð fyrir að kveðið verði á um leyfilegar hömlur í viðskiptum með eignarhluti í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu með skýrum hætti en nokkur vafi hefur leikið á um skilyrði fjárfestinga í slíkum sjóðum það er þess vegna lagt til að kveðið verði á um að fjárfestingar í sjóðum samkvæmt áttunda tölulið fyrstu málsgrein þrítugustu og sjöttu greinar séu heimilar þótt hömlur séu á viðskiptum með eignarhlutina enda hafi þær hömlur eðlilegan viðskiptalegan tilgang og séu til þess fallnar að gæta hagsmuna fjárfesta að því er varðar hömlur í viðskiptum með óskráð hlutabréf er lagt til að sett verði ákvæði til bráðabirgða um að lífeyrissjóðum verði veittar heimildir til þess að fjárfesta í óskráðum hlutabréfum fyrirtækja þótt hömlur séu á viðskiptum með hlutabréfin enda samrýmist þær lögum um hlutafélög og eftir atvikum öðrum lögum breytingin er lögð til með það fyrir augum að rýmka tímabundið skilyrði fyrir fjárfestingu í óskráðum hlutabréfum í fyrirtækjum lagt er til að bráðabirgðaákvæðið gildi til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fimmtán með vísan til áætlunar seðlabanka íslands um afnám gjaldeyrishafta þannig verði lífeyrissjóðum tímabundið heimilt að fjárfesta í óskráðum hlutabréfum fyrirtækja þótt einhverjar hömlur gildi um meðferð hluta samkvæmt ákvæðum samþykkta enda séu þær innan marka þess sem löggjafinn hefur leyft í lögum um hlutafélög eða eftir atvikum öðrum lögum